En Afghanistan, nous avons des hommes, des soldats, des militaires qui sont engagés, nous avons des moyens, beaucoup de moyens que nous avons donnés, et il est important d'avoir notre propre réflexion. Deuxièmement, je considère qu'il faudrait vraiment que l'argent de la communauté internationale profite aux Afghans. Ce n'est malheureusement pas le cas depuis 10 ans, nous le constatons tous les jours sur le terrain.

En fait, elle essaie de se nouer avec les talibans depuis plusieurs années, ce n'est pas nouveau. Je crois, pour ma part, que c'est nécessaire, mais je crois que ce sera très difficile, parce que conduire un dialogue alors même que nous sommes sur le terrain en position de faiblesse et que le retrait des troupes est avancé, sera, évidemment, très compliqué.